Pane předsedající, vždycky, když vidíme v médiích příklady mrzačených žen a dětí, ptáme se, jak je možné, že o tom okolí tak dlouho nevědělo. Proto je nutné, aby avizovaná strategie Komise boje proti domácímu násilí obsahovala konkrétní diagnostické mechanismy závazné pro zdravotnická zařízení, ale i pro sociální pracovníky, které umožní opravdu včasnou pomoc těmto obětem. Násilí motivované náboženskými rituály musí být trestáno vysokými sazbami, které spolu s osvětou, včetně výuky soudců, povedou k nulové toleranci společnosti vůči násilí na ženách, a to včetně mrzačení ženských orgánů. Strategie by měla myslet i na bezplatný právní servis a sociální pomoc pro oběti násilí.